Schnellabschiebungen in Transitzonen, die sich ja in Deutschland durchaus bewährt haben, nach wie vor möglich sein werden. Die Kommission dementierte das Vorhaben, diese Flughafenregelung auszusetzen, mit kryptischen Aussagen, nach denen es weiterhin möglich sein soll, Asylbewerber bereits an der Landesgrenze abzuwehren, wenn ein Antragsteller aus einem sicheren Land kommt.

angeglichen werden, möchte ich gar nicht erst beginnen. Ich bezweifele daher stark, dass diese Vorschläge die Verfahrenskosten senken.